Bien entendu, le chemin est encore long. La nouvelle directive sur le terrorisme, que nous avons adoptée le mois dernier, est une étape importante. Nous sommes en train de créer un cadre juridique commun, mais aussi et surtout une culture commune.

Dans ce sens, je tiens à soutenir la mise en place d'une commission parlementaire sur le terrorisme, car elle serait une plateforme de dialogue extrêmement utile.